Ende Juni steht ein Euro Gipfel bevor, der die Weichenstellungen für zentrale Fragen der Vertiefung der Wirtschafts und Währungsunion und der Stabilisierung der Euro Zone vornehmen wird. Es geht dabei insbesondere um die Umwandlung des Europäischen Stabilitätsmechanismus in einen Europäischen Währungsfonds und um zusätzliche Finanzinstrumente zur Förderung von Investition und Innovation sowie um einen für die Bankenabwicklung. Für uns geht es aber auch um demokratische Legitimität, d.

um die angemessene Beteiligung des Europäischen Parlaments und nationaler Parlamente in Zusammenhang mit diesen Finanzinstrumenten. Die deutsche Kanzlerin hat dazu in der vergangenen Woche konkrete Vorschläge gemacht, und führende Kommentatoren sind sich einig darüber, dass sehr viel mehr als das, was Merkel in die Debatte eingebracht hat, von den Staats und Regierungschefs Ende Juni nicht beschlossen werden wird. Diese Vorschläge sind drei modifizierte Finanzinstrumente erstens eine Kurzfristkreditlinie des neuen Europäischen Währungsfonds für Mitgliedstaaten, die durch äußere Umstände in Schwierigkeiten geraten sind, zweitens ein Investitionshaushalt und drittens ein zusätzliches Budget zur Implementierung von Strukturreformen. Die Kommission wird diese Vorschläge lieben.